Mijn felicitaties aan de rapporteur. Sommige ontwikkelingen zijn positief. De EU heeft meer en meer instrumenten om beleid rond mensenrechten te voeren. Maar soms moet de politieke wil nog wel gekoppeld worden aan dat instrumentarium.

In andere regio's gaat de situatie van de mensenrechten erop achteruit. Rusland, vandaag al uitgebreid besproken, is helaas één van die regio's. Het land is een strategische uitdaging geworden. In dat verband wil ik even inzoomen op de verwijzing in de resolutie naar de zorgwekkende situatie op de Krim. De Tataren zijn een klein maar fier volk. Een deel van hun verleden is in nevelen gehuld.

De Krim is hun thuisland. De betrekkingen tussen de Krim Tataren en de etnische Russen waren altijd vredelievend.

Internationale organisaties bevestigen dat Krim Tataren en Oekraïners systematisch gediscrimineerd worden.

De speciale VN mensenrechtengezant mag de Krim niet meer in.

De vervolgingen van religieuze minderheden in het Midden Oosten worden in de resolutie terecht veroordeeld. Maar laat ons de Krim, een jaar na de annexatie, ook niet vergeten!